Doamnă președintă, domnule prim ministru, doamna comisar, vreau de la început să îi felicit pe autorii acestei întrebări. Era cazul să aflăm ce concept nou aveți privind reziliența, având în vedere schimbările globale care au loc și cred foarte mult că toate politicile de dezvoltare, umanitare, externe, de securitate, toate trebuie să ducă la respectarea drepturilor omului. Avem în lume și în Uniunea Europeană multe persoane discriminate, și nu mă refer numai la discriminarea de gen, mă refer la cetățenii, copiii, care nu au acces la educație, la hrană, la sănătate, copii din multe țări din zonele depărtate, mai ales din mediul rural, unde nu au șansa unei formări profesionale, unei pregătiri pentru o viitoare viață de familie. În acest sens cred că în contextul global instituțiile europene trebuie să se gândească împreună cu celelalte instituții cum mergem și la cauze, ce facem cu conflictele care creează probleme și duc în această situație copiii și familiile din multe locuri din lume.